en málinu var vísað til nefndarinnar eftir fyrstu umræðu til nefndarinnar hafa borist nokkrar umsagnir sem nefndin eðlilega fór yfir og ræddi nokkur þau atriði sem þar komu fram það var niðurstaða nefndarinnar að frumvarpið sem slíkt komi til móts við þær kröfur eða þær athugasemdir sem fram komu frá umsagnaraðilum og leggur nefndin því til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt það er rétt að fara kannski örfáum orðum yfir það sem málið snerist kannski fyrst og fremst um en það má segja að það hafi aðallega verið spurningin um þá aðila sem nú eru að gegna stöfum í skólunum án þess að hafa hina formlegu menntun náms og starfsráðgjafa það er niðurstaða nefndarinnar að það sé eðlilegt að þeir aðilar geti að sjálfsögðu sótt til matsnefndar um það að geta gegnt þessum störfum áfram og megi kalla sig náms og starfsráðgjafa það sé nefndin og síðan ráðherra sem veiti slíka heimild það var frá nokkrum aðilum gert ráð fyrir því eða stungið upp á því að þetta yrði tímabundið nefndin telur hins vegar eðlilegt að lögin geri ekki ráð fyrir slíku en það sé hins vegar hugsanlegt að í reglugerðarákvæði sem ráðherra setji hægt að fara yfir slíkar heimildir það er gert ráð fyrir því í frumvarpinu að ráðherra geti sett nánari ákvæði í reglugerð um framkvæmd laganna og þar með meðal annars reglu um skilyrði fyrir veitingu leyfis og hvernig staðið er að veitingu og afturköllun leyfis við teljum eðlilegt að það sé reglugerðarákvæði að taka slíkt fyrir en ekki að festa það í lögin sjálf herra forseti eins og ég sagði áðan er þetta frumvarp lagt fram af nefndinni og nefndin leggur til að það verði samþykkt óbreytt það er eins og með önnur þau mál sem ég hef hér gert grein fyrir í dag að það er algjör samstaða í menntamálanefndinni um þessa afgreiðslu og frumvörpin þar sem þetta er síðasta málið sem ég mæli fyrir að minnsta kosti að sinni frá nefndinni þó að það sé ekki það síðasta vil ég nota tækifærið og þakka nefndinni fyrir sérstaklega gott samstarf og að það hafi tekist í tíð minni sem formanns nefndarinnar að ljúka öllum málum í fullri sátt og algjörri samstöðu nefndarmanna